Wir reden jetzt also über die visafreie Einreise für Bürger der Ukraine in die Europäische Union. Die Ukraine hat anders als Polen oder das Baltikum keine demokratischen oder rechtsstaatlichen Reformen durchgeführt.

Das Armenhaus der Euro Zone, Griechenland, hat eine fünfmal höhere Wirtschaftsleistung pro Kopf als die Ukraine.

Der Präsident ist ein milliardenschwerer Oligarch, seine Briefkastenfirmen sind durch die Panama Papers jetzt öffentlich geworden.

Die lässt er lieber nicht einreisen, insbesondere diejenigen, die über Korruption berichten wollen. Die müssen dann ihre Vermögensverhältnisse offenbaren, die werden also in besonderer Weise drangsaliert. Dass die Niederlande das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abgelehnt haben, scheint hier wieder niemanden zu interessieren, das wird einfach ignoriert. Die EU will die Ukraine immer mehr an sich binden und das wurde hier auch schon gesagt am Ende in die EU hineinbekommen, auch wenn die Ablehnung der Niederlande beispielsweise da ist. Und das geht Schritt für Schritt Salamitaktik mit Geld und mit Visafreiheit. Es fließen Milliardenbeträge an die Ukraine, aber der Europäische Rechnungshof hat festgestellt Wir wissen nicht, wohin. Man weiß es einfach nicht.

Das stört aber auch wieder niemanden, obwohl dieses Land auch das wurde mehrfach gesagt in einer Disziplin Weltmeister werden könnte in der Korruption. Die Frage ist An welchem Maßstab messen Sie Visafreiheit?